Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci. Pred vami je predlog rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst. Temeljni dokument za oblikovanje preostalih politik države oziroma dokument, s katerim vplivamo na smer, v katero želimo popeljati državo. Nekaj drži, v primerjavi z nemalo predhodniki je finančni minister zaradi razmer in javnofinančne slike sicer imel nekoliko lažje delo, brez dvoma pa so javne finance obremenjene s posledicami minulih odločitev in obveznosti, zato so popravki veljavnega proračuna nujno potrebni. Predlog rebalansa je bil široko usklajevan. Ne trdim, da je idealen, niti da so z njim vsi zadovoljni. Tega niti ni bilo pričakovati. A dejstvo je, da dokument odraža ustrezno razmerje med trojim: med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ, skrbjo za državljane ter širšim razvojem države. Nerad gledam nazaj, ker ne želim zveneti obtožujoče, a za nekaj pojasnil si bom vseeno vzel čas. Spomniti velja, da so vlado že na večer imenovanja nase opozorili stavkajoči sindikati javnega sektorja in delno oplemenitenim zahtevam dodali še grožnjo splošne stavke. Ceno zahtevanega tristo osem milijonov evrov, ki jo je postavila prejšnja vlada, je aktualna zgoraj zgolj podedovala, zbiti je ni več mogla. Dogovoriti se za manj denarja je bila praktično misija nemogoče. Zato za vse, ki od decembrskega podpisa stavkovnih sporazumov hitijo z očitki o deljenju bombončkov, ponavljam še enkrat, če dogovora ne bi dosegli, bi se avtomatično sprostila dva varčevalna ukrepa. Hkrati bi se zgodila najprej splošna stavka, lahko bi sledil ponavljajoči se val. In končni znesek bi bil, verjemite mi, neprimerno višji. Lahko tudi dvakrat tolikšen, kot smo ga namenili za dvige plač. Te so po letih odrekanja in zgolj vračanj na ravno pred zniževanjem upravičene. Saj veste, če ljudje vsak dan poslušajo o visoki gospodarski rasti, se jim zdi logično, da bi vendarle tudi kaj imeli od nje. A naj dodam, da v zameno pričakujem daljše obdobje miru. Pričakujem razumevanje, da nova zvišanja niso mogoča. Pričakujem pa tudi delo in prizadevnost. Bombončki tudi niso bile višje povprečnine. Bile so odraz potreb občin in v njih smo tudi že predvideli posledice dogovora o višjih plačah. Morda nismo ugodili vsem. Težko, da jim bomo kdaj. A zavračamo cene, da smo gluhi, in še bolj zavračam očitke, da so višje plače edini povzročitelj višjih cen. Niso. To je mnogokrat priročen izgovor , ki je hkrati tudi krivičen. Prav tako priročno tnalo za kritike so prejemniki denarne socialne pomoči, ki jo je vlada sklenila ohraniti na višini, uzakonjeni pred volitvami in to z neko ad hoc koalicijo. Poleg tega je sklenila zvišati tudi regres oziroma letni dodatek vsem upokojencem, tako da lahko nam očitate marsikaj, brezčutnosti pač ne. Naj se vrnem k rebalansu. Finančno okrepilo se bo veliko področij, če jih omenim samo nekaj. Načrtujemo za ena cela ena milijarde evrov investicij, kar je za trideset odstotkov več od realiziranih v letu dva tisoč osemnajst. Za povečanje varnosti vlada namenja dodatnih štirideset milijonov evrov. Sredstva za področje znanosti se v primerjavi z minulimi leti bistveno zvišujejo in znašajo tristo šestintrideset milijonov evrov. Izobraževanju in športu namenjamo ena cela osem milijarde evrov. Za socialno varnost je namenjenih ena cela osemnajst milijarde, kar je za sto petinšestdeset celih pet milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu. Drži, izdatke državnega proračuna res nekoliko zvišujemo, ampak zgolj na račun višanja prihodkov. Razpravam o tem, ali smo v času debelih krav naredili dovolj, se bom namerno izognil. Prvič zato, ker imajo vsake oči svojega malarja, drugič zato, ker so tudi ukrepi teh minulih let, ki so domnevno premalo varčevalni, delo prejšnje vlade. Proračunski okvir smo proti koncu lanskega leta morali zarisati na novo in zadovoljen sem, ker so koalicijski partnerji pokazali zavedanje, da prek njega ne moremo. Ostajamo v začrtanih mejah oziroma znotraj največjega obsega izdatkov vseh štirih blagajn. Ne zatiskam si oči, da bi različni akterji želeli več denarja. Zase, seveda. Večina vidi, sliši in razume predvsem sebe in svoje potrebe. Nasprotno pa samo čakam, da bomo kot družba zmožni narediti premik od kritik in zahtev k pohvalam in predlogom. Premik k delu in ustvarjanju. Ker zavesti, da so na vsakem posamezniku tudi odgovornosti, ne le pravice. Imamo dva različna pogleda na izvajanje fiskalne politike. Nekateri bi imeli zgolj in samo socialno državo in še več sociale, pa čeprav Slovenija za transferje namenja veliko. Na drugi strani so tisti, ki bi pas zategnili, ga še zategovali in varčevali do maksimalne možne meje. Mi smo izbrali vmesno, kompromisno pot. Tako pot, ki bo javno finančno vzdržna, ne glede na morebitne ovire. Tako iz tujine kot iz nekaterih domačih krogov sicer slišimo opozorila o tem, da so izdatki načrtovani previsoko, in to kar za dvesto sedemdeset milijonov previsoko. Ne pozabimo, da smo najprej poslušali opozorila o prekomerni porabi v višini kar milijarde evrov. Spet se ponavlja enak vzorec, pravzaprav tekmovanje, kdo bo izrekel bolj črnogledo napoved. Lahko bi uvedli rubriko črnogleda napoved tedna. Nisem nameraval biti polemičen, a si bom to vseeno dovolil. Razni profesorji, mimogrede, mnogi so prejemali dodatke za stalno pripravljenost, nas danes poučujejo, kako je rebalans slab. Gospodje, kje ste bili, ko se je država brezglavo zadolževala, da imamo danes dvaintrideset milijard dolga? Petindvajset milijard od tega dolga smo pridelali v zadnjih desetih letih. Mestoma je primanjkljaj znašal do štirinajst odstotkov BDP. Danes fiskalni svet moti stokrat manjši znesek od tega v desetih letih pridelanega dolga. Iz opozicije je slišati, da se ne pripravljamo na krizo. Gospe in gospodje, ste vi v letih dva tisoč štiri do dva tisoč osem državo pripravili na krizo? Nasprotno. Uvajali ste marsikaj, česar takrat ne bi smeli v prihajajoči krizi. Mnogi ukrepi so močno udarili občinske proračune. Naj omenim samo največjo težavo, s s katero se ubadamo še danes - reformo plačnega sistema v javnem sektorju. To so bili bombončki, če ne že kar velike čokolade z lešniki. Kdo je govoril še novembra dva tisoč osem, navajam: "Vendar pa je na tej točki diagnoza zelo pomembna, kajti ni pametno sprejemati ukrepov za boj proti bolezni, ki je še ni. Če še nimate angine, ne jemljite antibiotikov." Konec navedka. Še dobro, da ste me isti ljudje počakali v politiki , da sem se vam pridružil in vam lahko to tudi tukaj v živo povem. Da ne govorim o tajkunih, ki so delnice drago kupovali in izčrpavali podjetja, potem pa je vrednost delnic padla in so se lepo obrisali pod nosom. Žal in predvsem tudi mi državljani. Še danes je laško pivo dvakrat grenko. Prvič zaradi hmelja, drugič pa zaradi spomina na butalske odločitve. Če parafraziram Vinka Möderndorferja. Danes pa taisti profesorji, ki so bili takrat tiho, ali celo leta dva tisoč dvanajst, po končanem obdobju semaforjev in mednarodnih vlakov, proti varčevanju, pozivajo fiskalni svet, da naj kazensko ukrepa proti nam, če bo rebalans sprejet. O sveta preproščina, dvakrat sem moral pogledati, če prav vidim, ker sem se vrnil s praznovanja osemdesetega rojstnega dne mojega cenjenega profesorja Borisa Cavazze v ljubljanski Drami, misleč, da so mi kaj podtaknili v kozarec. Ja, aretirajte naju z ministrom Bertoncljem. Rajši danes, kajti jutri je lahko prepozno. Z veseljem. Bova imela vsaj trikrat na dan zagotovljen topli obrok, internet, lahko bova pa tudi igrala košarko in še kaj. Če nama pa slučajno uspe uiti iz zapora, bova pa glavni zvezdi kakšne televizije. A ni to boljše, kot da naju ob situaciji, ki jo verjetno nisva sama zakuhala, vsak dan boli glava? Kaj naj rečem, lepo je biti strokovnjak v varnem zavetju fakultete. Naj mi tisti, ki ne sodijo v to kategorijo, oprostijo čustveni izliv, kajti posploševanje vendarle ni na mestu. Seveda se zelo dobro zavedamo povečanje nestabilnosti mednarodnega okolja, učinkov trgovinskih vonj, ohlajanja izvoznih partneric. In vemo tudi, da se razmere v svetu, Evropi in doma lahko drastično spremenijo. Vendar menim, da nas to ne sme paralizirati pri našem delu. Skrbi glede morebitne nove krize sicer tlijo, a opozoril o zlomu ni slišati. Ne smemo sedati v avto z eno samo mislijo, da se bomo zaleteli, temveč, da bomo prišli na cilj. Seveda pa bomo vožnjo prilagajali razmeram z uporabo zdravega razuma. Podjetja danes rastejo na zdravih temeljih, niso prezadolžena, tudi stanje v bankah je drugačno kot leta dva tisoč osem, ko so se dajali tudi krediti tja v tri dni, brez realne ocene stanja. Prihodki države se bodo s predlogom rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst zvišali za šest celih dva odstotka, kar je za nekaj več kot šeststo milijonov evrov več v primerjavi s tem, kar je bilo sprva predvideno. Izdatki države se bodo zvišali za štiristo triinšestdeset milijonov evrov na skupno deset celih šestnajst milijarde evrov, kar je za štiri cela osem odstotka več, kot je bilo sprejeto na leta dva tisoč sedemnajst. Ob tem velja poudariti, da tudi letos pričakujemo presežek, in sicer v višini nekaj manj kot dvesto milijonov evrov. Naj v izogib prehitrim sodbam opozorim še, da zadnja zadolžitev države, ki je bila izrazito ugodna, ni bila namenjena povečanju porabe, pač pa aktivnemu zniževanju dolga, ki bo prihodnje leto upadel na šestinšestdeset odstotkov BDP. Poleg tega je v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov med drugim na novo določena meja dopustnega zadolževanja države, in sicer v višini ena cela devet milijarde evrov, kar je za ena cela štiri milijarde manj, kot je bilo določeno v veljavnem zakonu. Povsem jasna slika se kaže tudi pri razrezu po ministrstvih. Skoraj vsa so dobila več denarja. Zato je zdaj čas za ukrepe. Pričakujem določitev prioritet resorjev in hkrati tudi že delo ter seveda zagon tudi infrastrukturnih projektov, ki bodo ob napovedanem ohlajanju gonilo razvoja. Skratka, čas je za dejanja. Čas je za strukturne premike. O davkih še najmanj na področju pokojnin in zdravstva. Zato, spoštovane poslanke in poslanci, imeli boste priložnost, da jih podprete. Tudi to bo kazalo na iskrenost sodelovanja, h kateremu se rado poziva. Pred vami je torej rebalans proračuna, delno ukrojen, če tako rečem, po vnaprej vzetih merah. Morda bi si tokrat za spremembo morali dovoliti videti, kaj vse je v njem dobrega in pravilnega. Prepoznati, da omogoča korake v pravo smer, da predstavlja uravnoteženje skrbi za ljudi na eni strani ter širšega razvoja na drugi, a nikakor ne na škodo stabilnosti javnih financ. Finančni minister, ki mu tu izrekam zahvalo, za ves trud in potrpežljivost, je prisluhnil potrebam mnogih. Poslušal je tudi žuganja, ki iz te hiše, njenega drugega doma, prihajajo še danes, grožnja z vetom odzvanja. Nisem presenečen. Upam pa, da bo trden vsaj argument, kajti ta, ki ga slišim danes, je glede na vse hkratne želje tistih, ki ga izrekajo, zelo trhel in bolj spominja na trgovanje . Vem, kaj bo glavni očitek v prihodnjih urah razprave, da rebalans ni razvojen. Prav. A sprašujem vas, razvojen na račun koga ali česa? Ljudi? Za zaključek bom uporabil besede predsednika vlade ene izmed evropskih držav. Rekel mi je: "Proračuna ne delam zaradi Bruslja, temveč zaradi ljudi." Pa ni socialist, da ne bo pomote. Hvala. Hvala, gospod predsednik.